Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento molto meno ottimistico di quelli dei molti colleghi che sono intervenuti oggi, non perché voglio introdurre elementi di pessimismo ma perché vorrei essere un po' più realista rispetto allo scenario di fronte al quale noi ci troviamo. Vorrei inserire una riflessione politica, che facciamo finta di tenere fuori da quest'Aula, ma che accompagna tutti questi vertici il Consiglio è fermo perché è in atto un sotterraneo, che comincia ad emergere, scontro tra la Francia e la Germania su una visione complessiva futura delle Istituzioni europee, parlando di Nato, parlando di difesa, parlando di temi economici. Questa è una grande questione che fino a oggi ha paralizzato anche i lavori del Consiglio. Quindi penso che tutte le questioni di cui noi parleremo e per le quali oggi facciamo dei bei proclami, auspicando che il Consiglio, con la nuova presidenza, possa affrontare queste questioni, sappiamo che a partire dal QFP, cioè a partire dallo strumento di bilancio fondamentale, vive una serie di contraddizioni clamorose.

Soprattutto è molto importante anche collegarlo alle altre questioni finanziarie, di cui si fa finta di non parlare. Riguardo alla richiesta di ulteriori risorse io inserirei la riflessione sul meccanismo europeo di stabilità, sul quale si sta creando uno strano sistema di automatismo tra la richiesta di aiuto a ristrutturazione del debito, che porta a non tener conto dei paesi che, in modo sostanziale e principale, contribuiscono alla costituzione di questo fondo, magari evitando che lo possano utilizzare.

Quando si parla di una serie di considerazioni sul tema del QFP e si dice non riduciamo le politiche di coesione, non riduciamo le risorse all'agricoltura, immaginiamo di aumentare a dismisura per un grande programma ambientale le politiche sui cambiamenti climatici, secondo il nostro punto di vista si stanno raccontando tante belle cose che però non trovano un riscontro nella realtà e che fanno immaginare che il prossimo Consiglio di dicembre sarà un'ennesima occasione nella quale ascolteremo tante dichiarazioni di principio rispetto a quelli che sono i fatti concreti. Chiudo con un esempio, che non sarà toccato in questa occasione dal Consiglio europeo, ricordando i tanti proclami fatti in materia di immigrazione e ricordando che, mentre non se ne parla più, muoiono a novembre periodo assolutamente inaspettato centinaia di persone in mare che partono in modo illegale dal Nord Africa, e tutto questo accade con delle indicazioni delle varie intelligenc e dei paesi, che segnalano su questo l'inserimento e il rischio di infiltrazione del jihadismo. Tutte queste considerazioni sono considerazioni per le quali questo Parlamento spesso, ma soprattutto il Consiglio e la Commissione, si trovano ad affrontarle quando scoppia il problema, non quando ci sono segnali così gravi che vengono indicati. Ecco qual è il nostro auspicio ed ecco perché non c'è grande ottimismo rispetto alle attese del prossimo Consiglio.